Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci! Obstoječi Zakon o romski skupnosti, ki je bil sprejet v letu dva tisoč sedem, je prvi predpis, ki celovito ki je celovito uredil položaj in pravice Romov in romske skupnosti v Sloveniji. Romska skupnost oziroma vsaj večina njihovih združenj priznava, da je prišlo od leta dva tisoč sedem, ko je bilo področje romskih skupnosti zakonsko urejeno, do velikega naprej napredka pri integraciji Romov v lokalna okolja in do njihovega vključevanja v javno in politično življenje. Tu poudarjamo, da se srečujemo iz z izrazito različnimi uspehi pri urejanju teh njihovih pravic po različnih delih Slovenije. V Prekmurju je sobivanje Romov z lokalnim prebivalstvom večinoma neproblematično, medtem ko so na Dolenjskem na tem področju še vedno napetosti, pereča je tudi problematika bivanjskih razmer v romskih naseljih, zlasti zagotavljanje osnovne oskrbe z vodo in elektriko. Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje dva tisoč sedemnajst do dva tisoč enaindvajset še dodatno predvideva izboljšanje stanja. V Novi Sloveniji smo prepričani, da so sedaj obstoječe, da so sedaj obstoječe zakonske podlage za urejanje romske problematike v osnovi ustrezne. seveda so se pri izvajanju zakona pokazale določene pomanjkljivosti, ki jih bo v bodoče potrebno odpraviti, vendar premišljeno in ob predhodnem usklajevanju s predstavniki romske skupnosti. Predlog novele Zakona o romski skupnosti, ki ga je vlada Mira Cerarja sprejela prvega marca letos, zaradi njenega odstopa ga državni zbor ni obravnaval, po našem mnenju ni ponujal pravih rešitev. Prepričani smo torej, da še bolj kot noveliranje zakona potrebujemo več narediti na izvajanju obstoječega zakona, seveda so za te namene potrebna zadostna finančna sredstva in prava volja. Za to področje vsako leto v državnem proračunu namenjenega premalo denarja. Prevalitev večjega dela tega bremena na stroške lokalnih skupnosti kot je vlada predlagala letos, je obstoječem sistemu financiranja občin nesprejemljivo in tega dodatnega bremena občine enostavno ne bi zmogle. Potencial za pridobivanje dodatnih sredstev v Novi Sloveniji vidimo v boljšem črpanju evropskih sredstev zlasti na področju izobraževanja in kulture, pa tudi na področju socialnega podjetništva, ki je ena od možnosti za povečanje stopnje zaposlenosti Romov. Seveda pa je tudi za ta namen potrebno zagotavljanje določenih določen del lastnih sredstev, ki pa jih posamezne romske organizacije, zveze in skupnost, ki so številne in sproščene, nimajo zadosti, vsaj ne za večje projekte. Možnost ... Možnosti bodo romske organizacije mora iskati v povezovanju in skupnem nastopanju. Rešitve ne vidimo v ne nenehnih socialnih transferjih, ki ne stimulirajo zaposlovanje zaposlovanja Romov. Poslanci Nove Slovenije - krščanskih demokratov podpiramo vse napore za ureditev romske problematike, vendar na način, ki bo upošteval interese vseh deležnikov, to je predstavnike romskih skupnosti, lokalnih skupnosti, pristojnih državnih inštitucij z različnih področij, izobraževanja, kulture, okolja, zaposlovanja, sociale. Nikakor pa ne more pritrditi nekaterim poskusom, da bi morale občine Romom zagotoviti ustrezne bivalne razmere, ali še bolj nesprejemljivim predlogom, da bi uvedli moratorij na zemljišča, na katerih Romi prebivajo. Popolnoma napačno poimenovanje koncepta lastninske pravice. Predlog današnjega priporočila vladi je seveda dobrodošel, vprašanje pa je, kakšne spremembe bodo posredovane v državni zbor in seveda kdaj. V Novi Sloveniji bomo predlog priporočila podprli.